Laat ik een paar dingen vaststellen.

Wie niet meekomt, raakt achterop.

als speerpunt in uw beleid en dat van de EU fondsen.

onder het Roemeense voorzitterschap begin 2019.

Veel dorpen voelen zich vergeten.

In 2017 hebben de vertegenwoordigers van plattelandsgemeenten gevraagd om een andere koers. Het Europees Plattelandsparlement, gesteund door de Raad van Europa en uw Commissie, heeft op 29 november 2017 om een pact verzocht.

Ik sluit

De REGI commissie en de PPE Fractie zijn van oordeel dat het tijd is voor deze aanpak.

Mag ik uw standpunt?